frú forseti hér er sömuleiðis mælt fyrir tillögu sem felur í sér heimild til þess að fullgilda fyrir íslands hann fríverslunarsamning millum efta og perú það hafa nú ekki verið mikil viðskipti millum þessara tveggja landa á síðustu árum en þau hafa þó aukist á síðustu fjórum árum

til perú var þannig á síðasta ári var þannig kominn í áttatíu milljónir það er athyglisvert að mest af því sem við flytjum út til perú eru fiskinet innflutningur frá perú til íslands hefur hins vegar farið úr hundrað sextíu og fimm í tvö hundruð sjötíu milljónum króna síðustu þrjú ár

og unnar landbúnaðarvörur tollar á sjávarafurðir og iðnaðarvörur frá íslandi falla niður við gildistöku eða fara stiglækkandi á níu ára aðlögunartímabili viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir landbúnaðarsamninginn hann kveður á um að tollar meðal annars munu falla niður á lifandi hross frá gildistöku

við munu á fella niður tolla á ýmsar lifandi tegundir plantna eins og ákveðnar tegundir afskorinna blóma jólatré ýmsar matjurtir og ávaxtasafa frú forseti ég hef nú lokið við að mæla fyrir tillögu um heimild til þess að fullgilda þennan samning við perú og legg til að þessari tillögu verði vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar